Mikpunt van de felle kritiek uit het Congres was de unilaterale aanwijzing van Oost Jeruzalem als hoofdstad van de voorziene Palestijnse staat in een circulerende ontwerpresolutie van de Raad. Als voorzitter van de EP delegatie voor de betrekkingen met Israël had ik mij een constructiever begin van onze transatlantische dialoog gedacht en ook gewenst.

Ik ben dan ook zeer teleurgesteld in de bewindslieden van Buitenlandse Zaken die zich uitgerekend door het Zweedse voorzitterschap, gelet op zijn gespannen relatie met de Joodse staat, op sleeptouw hebben laten nemen. Mijnheer de Voorzitter, ik koester een aantal fundamentele bedenkingen tegen genoemde Raadsverklaring. Zo stimuleert zij de Palestijnse Autoriteit bepaald niet tot hervatting van de onderhandelingen met Israël. Daarenboven druist zij in tegen het principe van het Kwartet dat derde partijen niet dienen te interveniëren in de bilaterale onderhandelingen, een principe van 9 november 2008. De officiële Amerikaanse reactie op de Raadsverklaring van 8 december onderstreepte dit principe andermaal.

Absoluut niet! Recente werkbezoeken aan Israël hebben mij stellig overtuigd van de noodzaak én mogelijkheid van een gradueel, solide toenaderingsproces tussen de staat Israël en de Palestijnse Autoriteit. Geleidelijke bestuursoverdracht op de Westelijke Jordaanoever, denk aan zone C, hechtere economische samenwerking bij gelijktijdige versterking en verankering van betrouwbare Palestijnse instituties helpen het vredesproces echt vooruit. Ik roep Raad en Commissie dan ook op voortaan af te zien van contraproductieve declaraties over het vredesproces en daarentegen te investeren in concrete samenwerkingsprojecten tussen Israëli's en Palestijnen.